Das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit der Republik Moldau legt aus meiner Sicht besonderen Wert auf drei Punkte erstens auf die Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien, zweitens auf eine verantwortungsvolle Staatsführung sowie drittens auf die Wahrung von Grund und Menschenrechten. Vorredner haben es bereits betont In diesem Land muss insbesondere die Korruption bis auf die höchste Ebene bekämpft und die Justiz des Landes reformiert werden.

Die Verantwortlichen in Chișinău rufe ich eindringlich dazu auf, allen Empfehlungen der Venedig Kommission im Rahmen der Wahlrechtsreform zu folgen. Herr Kommissar, ich will an dieser Stelle deutlich werden Die Europäische Union ist der größte Geldgeber der Republik Moldau. Mit dieser Entschließung machen wir als Parlament deutlich Der Ball liegt im moldauischen Spielfeld, und wenn die Fortschritte in den genannten Bereichen ausbleiben, muss das auch Konsequenzen für die finanzielle Unterstützung von unserer Seite haben. Die europäische Nachbarschaftspolitik fußt auf dem Grundsatz more for more